Najważniejszy jest tutaj problem standardów i przestrzegania pewnych zasad, ale również kwestie wzajemnego zaufania między partnerami.

W Unii Europejskiej mamy wysokie standardy.

Operacja Carne Fraca dwuletnie śledztwo brazylijskiej policji federalnej dotyczące dwóch największych brazylijskich zakładów przetwórstwa mięsnego w siedmiu głównych brazylijskich stanach produkujących wołowinę wzbudziła ogromne zaniepokojenie. Śledztwo ujawniło poważne nadużycia i korupcję w sektorze, w którym do łańcucha żywności wprowadza się potencjalnie niebezpieczne i oszukańcze produkty stanowiące zagrożenie dla europejskich konsumentów. Według śledczych inspektorzy federalni otrzymywali pieniądze w zamian za ignorowanie fałszerstw lub wygaśnięcia terminu przydatności do spożycia przetwarzanej żywności. Fałszowano także zezwolenia sanitarne i świadectwa wywozowe. Ponadto śledztwo wykazało, że w celu poprawy wyglądu i zapachu przeterminowanego mięsa stosowano chemikalia, a także dodawano do mięsa tańsze produkty. Europejscy konsumenci są poważnie zaniepokojeni doniesieniami, że mięso zakażone salmonellą zostało wyeksportowane do Europy oraz że w celu poprawy wyglądu zepsutego mięsa stosowano kwas askorbinowy.

z wyszczególnieniem wolumenu podejrzanych produktów oraz rynków europejskich, na które produkty te zostały sprzedane? 2. Dlaczego europejskie służby kontroli nie wykryły tego systemowego oszustwa polegającego na wprowadzaniu na rynek Unii sfałszowanego mięsa?

Z uwagi na fakt, że skandal ten budzi zaniepokojenie co do bezpieczeństwa żywności, w jaki sposób doniesienia te wpłyną na toczące się negocjacje handlowe z państwami Mercosuru?

Zaistniałą sytuację musimy wykorzystać do przeglądu naszych relacji w zakresie zasad i systemu kontroli po stronie brazylijskiej i jasno domagać się likwidacji błędów i niedociągnięć, które tam występują.

Szkoda jednak, że nie było w tym zakresie współpracy ze stroną unijną. Sądzę, że wspomniany przeze mnie przegląd może dokonać nowego otwarcia, które należy uwzględnić w negocjacjach z Mercosurem. Również my w Unii musimy wyciągnąć wnioski i przeprowadzić ocenę naszego systemu kontroli.